Aș dori să subliniez o problemă încă neclarificată legată de viitorul politicii maritime integrate europene. Este necesar ca Marea Neagră să își găsească locul său propriu în această politică pentru a fi tratată în același mod cu celelalte bazine.

Consider că Uniunea Europeană trebuie să depună toate eforturile diplomatice posibile pentru a realiza o cât mai bună apropiere a statelor de la Marea Neagră care nu fac parte din Uniunea Europeană de principiile politicii noastre comune în domeniul pescuitului, aceasta fiind nu numai în interesul statelor membre ale Uniunii Europene de la Marea Neagră, ci și în interesul Uniunii.